Accesul lucrătorilor umanitari în Kordofanul de Sud și în regiunea Nilul Albastru este practic interzis. Așa cum se arată în raportul din 15 august al Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, forțele regimului de la Khartoum nu au respectat nici convențiile internaționale și acordurile directe, nici statutul Misiunii Națiunilor Unite în Sudan, al cărei personal a fost victima violențelor. Astfel de încălcări ale dreptului internațional nu pot rămâne la nesfârșit nepedepsite, mai ales când confruntările din zonă pot fi considerate crime de război și crime împotriva umanității. Consider că prioritatea o reprezintă încetarea luptelor și asigurarea ajutorului necesar civililor.